Ik wil graag het Estse voorzitterschap danken voor het geleverde werk en de fijne samenwerking in de afgelopen maanden. Het was geen gemakkelijke opdracht met zo'n ambitieus programma. Op het vlak van werkgelegenheid en sociale zaken heeft het voorzitterschap vele stappen vooruit gezet in heel wat dossiers. Ik noem onder andere de coördinatie van de sociale zekerheid en de detacheringsrichtlijn. Ook de afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten gebeurde onder het Estse voorzitterschap. Hoewel ik vele van deze prioriteiten van het voorzitterschap ondersteun, inclusief een sociale pijler, wil ik onze burgers niets wijsmaken. We moeten duidelijk en eerlijk zijn over wat Europa wel kan realiseren en bijbrengen en wat niet. Voor mij is de sociale pijler om die reden een gemiste kans.

Daarbij vervaagt de grens tussen wat de bevoegdheid van de EU is en wat die van de lidstaten is en moet blijven. Ik zei het eerder en ik zeg het opnieuw het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de lidstaten om sociale vooruitgang en economische groei te boeken.